Ja, zdravo, Patricija. Ful lepo, da si danes prišla sem. da mi boš pomagala s tem posnetkom. Upam, da nisi preveč živčna. Pa malo moram priznati, da sem živčen, ampak ni take panike, no. Saj lahko večkrat snemava, ne. Tako, tako. Čuj, kaj bi ti meni povedala kaj več o Kanadi? Ker vem, da si dve leti nazaj bila tam, pa je mene zdaj ful začelo mikati, da bi mogoče šel tja naslednje leto, ko se malo korona pa to umiri. Ja, to v bistvu potem ful ljudi spoznaš, ne. Pa vsak človek ti lahko da neko svojo osebno izkušnjo pa te še nauči o samem mestu, državi kaj več, verjetno. Kako je bila pa tvoja izkušnja? Pa to si preko Airbnbja, Workawaya spoznala ljudi ali na kak način? Pa to v bistvu potem živiš z njimi, ne? Verjetno imate tudi zajtrk, kosilo, večerjo skupaj, tudi aktivnosti, mogoče med vikendom, med tednom, ali kako to izgleda približno? To ste imeli v bistvu celodnevni izlet s celo družino ali samo, ne vem, z lastnikom, očetom, imamo, ali? Ja, vidim, da si zelo navdušena nad celo situacijo, ki se je zgodila v Kanadi. rekla si, da sta prva dva gostitelja bila res okej, da si bila res navezana. Kaj pa pri tretjem ali četrtem, ko si omenjala? Ni bilo najboljše, ali? Tako da v bistvu, tako kot v normalnem življenju. Nekateri ljudje ti bolj pašejo, nekateri nekoliko manj. Tako pač je verjetno tudi tukaj na tej strani, ne. Kaj pa Toronto? Si rekla, da si tam se imela najlepše od vsega. Kaj pa je bilo tam takega, da se ti je vtisnilo v spomin? Ja, slišal sem že, ampak kaj več kot slišal pa težko. No, lepo. Torej si se v bistvu kar malo zaljubila. Koliko sem dobil zdaj občutek iz tega, kar si povedala. Pošteno. Okej, zelo zanimivo. Kaj pa Slovence si mogoče kake srečala? Glede na to, da se za Kanado kar govori, da bi naj tja hodili, a ne? Ja, Domaćice pa mislim, da noben Slovenec ne more spregledati, ne. Najboljši. Ja, sploh si ne predstavljam, ko si mogoče tako tri mesece, pol leta, ne vem, v Kanadi, in zagledaš trgovino s slovenskimi izdelki in je Domaćica pa Barcaffe. Adijo. Podpišem. Pa zadnjič si mi nekaj govorila, da se mogoče vrneš, ne. V Kanado. Zdaj ne vem, ta korona si prej rekla, da je kar, zmrdala načrte, ne. V bistvu me zanima glede tega, zakaj ima Francija ta privilegij. Mislim, saj smo vsi v Evropski uniji, ne? Tako ja. Okej, dobro. Lahko nadaljuješ, oprosti. Ja, je kar dolg proces vse skupaj to, ne. kaj pa tako glede iskanja službe pa to? Ali ti oni pomagajo ali moraš biti samo tako ustvarjalen in pravi iskalec ali kako to izgleda? Kaj pa obstajajo mogoče kaki zavodi ali pa, ne vem, kakšne organizacije, ki lahko tujcem, ki pridejo z vizo v Kanado, Toronto, da jim pač pomagajo poiskati službo? Torej, ti si v bistvu že odločena približno, na katerem področju bi delala tam, ali si dosti odprta? Ja, ja. Vem, kaj misliš. Definitivno. Sploh zdaj, ko je poletje, ko te pritegne marsikaj drugega. Da greš na kako pijačko ali pa, ne vem, kake spontane počitnice, spontan vikend. Pa kar pozabiš na stvari, s katerimi se moraš ukvarjati, ne. Včasih se je kar malo potrebno prisiliti v nekatere stvari, da jih sploh izpeljemo, ne. že tudi sam vem. Zdaj sem ravno s prakso končal, pa sem poročilo odlašal, mislim, da dva, tri mesece. Pa bi lahko komot spisal v treh urah eno popoldne, ne. tako da se je treba prisiliti, da dejansko nekaj izvedemo, ne. Ampak ta Kanada projekt je v bistvu skorajda neprimerljiv. Mislim, če že logično razmišljaš, bi bilo dobro, da imaš neki dodatek, prihranek, če se karkoli zgodi. Ne vem, vsaj pet tisoč po mojem, glede na to, da ima Kanada tako visok standard. Pa jaz upam, da se boš ti še potem po tem enem letu vrnila nazaj, ne. Ti samo ne pozabi na mene, ne. Da v primeru, če ostaneš, da pridem kdaj na obisk, ne. Vidiš, jaz kar predlagam. Jaz grem v Azijo, ti greš v Ameriko, Kanado, v Evropi je najino stalno bivališče oziroma začasno. Pa imava, ne, tri kontinente pokrite. Ne, ne, ne. Na Šrilanko nisem šel, ker je prišlo do ene nesreče, o kateri zdaj ne bom govoril preveč. Ampak zamenjali smo letalsko karto, smo šli na Tajsko. V bistvu za en mesec, no. Z nahrbtniki, trije kolegi, in smo potovali iz dneva v dan v nov kraj. Jug, sever, spoznavali kulturo, znamenitosti, se kopali, se tudi veliko zabavali. Definitivno bi rekel, da je boljša izkušnja z nahrbtnikom. zato ker s kovčkom težko potuješ na različne kraje, na različne destinacije, nahrbtnik pa ti to v bistvu zelo olajša. Je res, da gre za petnajst, dvajset kilogramov, ki imaš na hrbtu, ampak so nahrbtniki tako narejeni, da v bistvu ni tako zahtevno za nositi in lahko greš kamorkoli. je pa res, da je bilo to moje prvo potovanje z nahrbtnikom in da sem mogel veliko stvari poguglati, pogledati veliko videov, da sem sploh videl, ne vem, kako zlagati stvari v nahrbtnik. ker ko ti vsak dan greš na drugo destinacijo in daš vse stvari ven, je lahko zelo potratno, če nimaš neke organizacije, no. tako da definitivno zanimiva izkušnja z nahrbtniki in komaj čakam, da grem še enkrat, ampak tudi mene je malo korona zašuštrala, tako da upamo na najboljše. Sama Tajska mislim, da nima nič obveznega cepljenja, je pa priporočeno, da se cepiš proti tifusu pa mislim da proti hepatitisu A ali B. Nisem siguren. Jaz sem se šel cepit za oboje, za vsak slučaj, ker hrana tam včasih morda predolgo časa preživi na soncu ali pa mogoče ni dovolj pečeno, kuhano. Tudi voda in higienski standardu niso najboljši in sem za vsak slučaj to naredil, no. So pa bolj problemi tudi s komarji tam. Tam v bistvu kar nekaj bolezni, izhaja. Ne vem, če poznaš mogoče kaj. Ne, saj ne bom izgubljal časa, ampak dobro je, da uporabljaš sprej, zato ker lahko dobiš kakšno vročino in obležiš za kak teden, kar pa na potovanju seveda ne želiš, ne. No, to je malo debatibilno, ne. Ja, saj veš, da sem vedno bil ena velika neroda. Ja, v morju sem bil, ko sem v bistvu v koralo se zaletel. Takrat sem mislil, da ni nič, ampak je rana nastala. Očitno je bila strupena korala. In mi je povzročila okužbo. Takrat pa nisem veliko razmišljal o tem, da moram razkužiti rano, da jo moram očistiti, in sem prosto po Prešernu skakal okoli. Ko pa sem prišel s potovanja v Slovenijo, pa je v bistvu ta rana bila veliko večja in veliko bolj gnojna. Takrat sem imel tako dva meseca kontrole skoraj vsak drugi dan pri zdravniku. To je bilo zelo pestro in naporno. V bistvu mi je celo poletje šlo zaradi tega. Zdaj trenutno rana je boljša, še vedno se vidi, da je pač bila rana na tem mestu. prav tako se mi včasih še odpre, ampak to samo ta zgornja plast, zato ker hitro postane koža suha, pa moram mazati s kakšnimi kremami, no. Drugače je okej, no, nimam nobenih bolečin ali pa kaj. Na žalost ja. Ma neke nerodne. Hvala bogu, ja. Drugače bi bilo kar žalostno, ja. Tako da v bistvu jaz Tajska, ti Kanada. To je zelo težko vprašanje. Se ti ne zdi?